De abia după trei săptămâni au venit aceste acuze, dar este clar, în ciuda a ceea ce s a spus aici, că procedura de suspendare a președintelui României a respectat Constituția și deciziile Curții Constituționale, la fel ca inițiativa din 2007. Dar acum, din păcate, Comisia Europeană s a situat pe poziția de aliat politic al președintelui Băsescu și nu de arbitru neutru într un proces electoral, într o dispută politică internă, blamând din start atât guvernul, cât și parlamentul democratic ales. Nu v am văzut, doamnă comisar, la dezbaterea privind apărarea democrației în Ungaria, dar văd că acum vreți să faceți o paralelă, care nu se justifică cu nimic, între aceste două țări. Ați ignorat ani de zile semnalele la adresa abuzurilor pe care le a făcut guvernarea PDL. Ați vorbit de două ordonanțe de urgență ale guvernului Ponta, fără să spuneți un cuvânt despre sutele de ordonanțe de urgență emise abuziv de guvernul PDL. Dubla măsură pe care o aplicați forțelor politice interne din România este atât de evidentă, încât nu este de mirare că încrederea românilor în Uniunea Europeană a scăzut cu zece procente în numai o lună în această vară.